Monsieur le Président, chers collègues, notre Europe est le symbole de l'Union dans les différences diversité de parcours, de cultures, d'approches, et aussi diversité de nos territoires et de nos terroirs. Bien que l'Union européenne soit faite de composants tout à fait divers, les objectifs de cohésion territoriale, économique et sociale doivent rester les piliers de toute notre action, et le traité de Lisbonne le reconnaît d'ailleurs explicitement. C'est donc dans ce contexte que nous devons prêter une attention toute particulière aux régions de montagne, aux îles et aux zones faiblement peuplées.

Pour cela, nous devons d'abord identifier les difficultés auxquelles ces territoires font face. Je pense, par exemple, aux services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général. Comment faire en sorte d'assurer à tous nos citoyens, où qu'ils se trouvent, un minimum de protection sociale? Nous devons également développer toutes les potentialités de ces régions afin de leur permettre de tirer un bénéfice du marché unique et du développement économique. Il est d'ailleurs très facile de remarquer aujourd'hui que l'articulation des politiques communautaires en faveur des îles ou des régions montagneuses ne se fait pas de manière efficace. Il y a, d'un côté, une véritable absence de prise en compte des spécificités locales ou régionales et, de l'autre, il y a un risque qu'étant totalement oubliées, ces régions soient livrées à elles mêmes, sans aucune aide pour lutter contre le dépeuplement, les menaces environnementales ou le ralentissement économique. C'est justement là où, dans le respect du principe de subsidiarité, l'Europe pourrait apporter une valeur ajoutée. Je suis de ceux qui croient que l'Europe doit se fixer des objectifs concrets dans ces territoires. Tout d'abord, revoir les différentes politiques communautaires ayant un impact sur ces régions pour intégrer une clause horizontale qui permette de tenir compte de ces spécificités. Et je pense aussi, au delà de la politique régionale, qu'il faudra revoir la politique commune de la pêche, avec la protection des pêches artisanale et locale, l'agriculture et le développement rural, en ciblant mieux les petites productions avec une augmentation des aides directes, puis procéder de la même manière pour les transports ou l'énergie. Pour terminer, je souhaiterais dire que vouloir n'est pas pouvoir. L'ambition ne doit pas se limiter aux belles paroles. D'ici quelques mois, nous aurons un rendez vous incontournable que nous devrons saisir, à savoir les négociations sur les prochaines perspectives financières.